Monsieur le Président, au risque de jouer un peu les pisse vinaigre dans cette affaire, je ne pousse pas des cris de joie à l'adoption de cette législation.

Troisièmement, nous n'avons pas, jusqu'ici, réussi à réduire suffisamment le rôle quasi législatif ou réglementaire qu'ont les notations fournies par ces agences privées.